Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato con forza contro questa risoluzione perché ritengo che l'Unione europea debba radicalmente cambiare rotta, fondare un processo unitario sulla difesa delle persone, sulla difesa della vita, non sulla difesa delle frontiere, come ancora una volta con questa risoluzione andiamo a fare. Io credo che l'Unione europea stia rischiando di naufragare definitivamente nel Mediterraneo, dove ogni giorno contiamo vite messe in pericolo, dove ogni giorno contiamo morti. Credo che l'Unione europea debba finanziare le persone, contrastare la povertà, incrementare un sistema di tassazione europeo e progressivo. Credo che, invece, inseguire la costruzione di un esercito europeo significhi togliere risorse alla lotta e alle disuguaglianze e, ancora una volta, fondare l'Unione europea sulla frontiera e non sull'accoglienza.